Viem, vážený pán Orban, že Vám nie je príjemné počúvať kritiku Vášho vládnutia, a som presvedčený, že nebyť toho, že si veľmi súrne potrebujete od nás požičať peniaze na záchranu Vašej bankrotujúcej ekonomiky, neznížili by ste sa k tomu, aby ste počúvali túto diskusiu o Vašich politických prešľapoch. Ste však odkázaný na pomoc európskych partnerov, ktorým sa za korektnú kritiku doposiaľ iba vysmievate, a od susedov, ktorým Váš predseda parlamentu Lázsló Kövér verejne odkazuje, že najlepšie by bolo sa s nimi vysporiadať vojenskou silou. Napriek tomu, vážený pán Orbán, čo vo svojej krajine vystrájate, cítime povinnosť maďarskému ľudu v jeho ťažkej hospodárskej situácii pomôcť.